Výbor pre autorské práva Svetovej organizácie duševného vlastníctva navrhuje riešiť požiadavku komunity slabozrakých a nevidiacich formou záväznej medzinárodnej zmluvy, ktorá by im otvorila autorskými právami neobmedzovaný prístup k špeciálnym tlačovinám z iných krajín. Takéto riešenie sa predstaviteľom našich slabozrakých a nevidiacich spoluobčanov vidí lepšie ako prijatie nezáväzných odporúčaní podľa návrhov predstaviteľov Európskej únie, a preto sa usilujú dosiahnuť zmenu v pozícii Únie.